Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist an der Zeit, es endlich einzugestehen Unsere Daten sind in den USA nicht sicher.

Im Gegenteil Es erlaubt die Übermittlung unserer Daten an Unternehmen und Geheimdienste in den USA fast ohne Grenzen. Nach der ersten Überprüfung durch die Kommission haben die EU Datenschutzbeauftragten eine Reihe von Mängeln im benannt. Sie drohen mit Klagen bis zum Europäischen Gerichtshof, wenn nicht massiv nachgebessert wird. Wie zur Bestätigung kamen kürzlich die Enthüllungen über die Abhörzentren der NSA in acht zentralen Netzknoten von ATT ans Licht ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen des EuGH in seinem Urteil, das zu Fall brachte. Gerade jetzt haben wir die besten Voraussetzungen. Mit der Anwendung der Datenschutz Grundverordnung seit dem 25. Mai müssen US Firmen, die Dienste in Europa anbieten, ohnehin das EU Recht befolgen. Und seit dem Facebook Skandal bewegt sich auch in den USA die politische Stimmung in Richtung Datenschutzgesetze. Der neue Consumers Privacy Act in Kalifornien ist klar nach unserer Datenschutz Grundverordnung modelliert, und sogar im Weißen Haus wird über ein US weites Datenschutzgesetz nachgedacht. Das Privacy Shield auszusetzen wäre daher ein wichtiges Signal, genau zum richtigen Zeitpunkt. Bitte stimmen Sie daher für den Text des LIBE Ausschusses ohne Änderungen!